um klukkan tvö í dag að loknum dagskrárliðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um stöðu og fjárhagslegar afleiðingar eldgossins í eyjafjallajökli málshefjandi er háttvirtur þingmaður árni johnsen fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund þá vill forseti geta þess að atkvæðagreiðslur verða um klukkan fjórtán þrjátíu og nýr fundur að þeim loknum